My tady víceméně dnes vyhodnocujeme volební rok v Keni, rok 2017. Samozřejmě je tam mnoho problémů, o kterých se zde dnes hovořilo, protesty, lidé, kteří bohužel zemřeli při protestech, na druhou stranu je třeba říci, že ta situace v Keni naštěstí není jako v jiných některých afrických státech, kde probíhají občanské války, kde bojují různé islámské teroristické organizace. Přesto je co zlepšovat a já jsem rád, že dnes ta debata vede k tomu, že EU a hlas EP v zásadě jednotně zní v duchu, že vyzýváme jednotlivé politické síly v Keni, aby spolu spolupracovaly, vyzýváme poraženého kandidáta v prezidentských volbách nebo toho, který v zásadě ani nekandidoval během říjnových voleb, aby respektoval vítěze voleb, protože jaké je dnes jiné řešení pro Keňu? Je třeba klid, vytvořit prostor pro politické národní smíření, prostor pro reformy, prostor pro fungování státu a permanentní zpochybňování volebních výsledků v prezidentských volbách zkrátka nikam nepovede, zvláště ve chvíli, kdy ty volební výsledky byly uznány mezinárodním společenstvím, jak říkal můj kolega

Ve chvíli, kdy shledal, že ty volby neproběhly zcela v souladu s tamními předpisy, tak zkrátka konal, reagoval. Já tak vnímám, že Nejvyšší soud Keni funguje v zásadě nezávisle. To je určitě pozitivní moment, ale do budoucna by právě na základě toho, jaké třeba byly nepřesnosti během celého volebního procesu, bylo dobré, aby mezinárodní společenství a EU vyzvaly keňské politiky, aby úpravou zákonu, volební reformou tyto problémy do budoucna odstranili. Takže platí, co říkali moji kolegové. Působme prosím na keňského prezidenta, aby dělal vše pro smíření politických elit v Keni, abychom působili v duchu tzv. konstruktivního dialogu a tato země se dále rozvíjela.